Monsieur le Président, mes chers collègues, face aux politiques commerciales agressives, en particulier de la part de la Chine, dont nous venons de parler, dans un monde où l'ultralibéralisme globalisé prime toute forme de protectionnisme raisonné, la nécessité d'une procédure antidumping était évidemment

L'absence de fermeté à l'égard d'éventuels auteurs d'infraction n'aura aucun effet dissuasif.